Domnule președinte, dragi colegi, am să mă adresez dumneavoastră astăzi nu în calitate de membru al Parlamentului European, ci în calitate de cetățean european și de susținător al tuturor principiilor ce stau la baza construcției europene unitate, solidaritate, coeziune economică și socială, dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor europene. Și din această calitate, îmi exprim dezacordul total față de orice instrument sau mecanism care poate bloca dreptul statelor membre de a accesa fondurile europene. Nu uităm că statele membre au nevoie de aceste fonduri europene pentru a avea o dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor noastre. Dragi colegi și domnule Timmermans, vă reamintesc că aici, la nivelul Uniunii Europene, toți avem aceleași drepturi și obligații. Și dacă avem totuși aceleași drepturi și obligații și vorbim de instaurarea unui astfel de mecanism, mă întreb de ce oare nu instaurați un mecanism de cooperare și verificare la nivelul tuturor statelor membre, și nu numai la nivelul României și al Bulgariei?